W Pakistanie w ostatnim czasie gwałtownie wzrosło zagrożenie życia przedstawicieli organizacji humanitarnych. W grudniu ubiegłego roku na obszarach plemiennych w północno zachodniej części kraju zginęło dziewięciu pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za organizację krajowej kampanii szczepień przeciwko polio. Miesiąc później siedmiu innych wolontariuszy zostało zastrzelonych przez grupę uzbrojonych islamistów. Sprawcami ataków są islamskie organizacjami militarne, uznające pracowników instytucji humanitarnych za szpiegów Zachodu, próbujących odebrać im władzę w regionie. Wydarzenia te potwierdzają po raz kolejny powszechną opinię o tym, że Pakistan to jedno z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie dla niosących pomoc humanitarną. Co gorsza, ataki te uderzają w najsłabszych, czyli dzieci, blokując w praktyce proces szczepień przeciwko polio, prowadzony w różnych częściach kraju. Należy zdecydowanie potępić wszelkie akty przemocy wymierzone w bezbronnych ludzi, których misją jest niesienie pomocy mieszkańcom Pakistanu! Jest to jeden z trzech krajów świata, gdzie polio występuje endemicznie. Zatem dla dobra własnego narodu władze tego kraju muszą niezwłocznie podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom służb medycznych, by pomoc potrzebującym mogła być kontynuowana bez konieczności narażania ich życia.